Vielen Dank an unseren Berichterstatter, Herrn Chichester, für seinen guten Bericht, der die Erfolge des Ausschusses zu würdigen weiß, aber auch das Augenmerk auf Dinge legt, nämlich unseren Petitionsausschuss, der ganz wichtig ist, und auch Dinge nennt, die zweifelsfrei zu verbessern sind. Ich freue mich sehr, dass es dem Ausschuss gelungen ist, seine gute Arbeit aus den letzten Jahren fortzusetzen. Wir bieten den europäischen Bürgerinnen und Bürgern einen wichtigen Anlaufpunkt für den Fall, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen.

Wir haben wirklich eine Bandbreite von Themen. Wir sind da als Abgeordnete auch mutig, schwierige und sensible Themen zu behandeln.

Das allein ist es wert, dass es unseren Ausschuss auch weiterhin geben muss.

Erstens Wir müssen dafür sorgen, die Bearbeitungszeiten zu senken. Das liegt einerseits an internen Abläufen bei uns im Ausschuss, aber auch vor allen Dingen an der langen Zeit, bis wir eine entsprechende Antwort von der Kommission bekommen. Ich weiß, auch die Kommission wartet manchmal zu lange auf die Zuarbeit von den Mitgliedstaaten, das sollte an sich schneller gehen. Zweitens Wir sollten die Anzahl der unzulässigen Petitionen senken. Drittens Wir können auch noch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachausschüssen verbessern.